Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Kolegice, kolegi, jaz mislim, da ni tako hudo, kot je glihkar opisal kolega Tomaž. dejstvo je, da jaz se strinjam s kolegi, ki opozarjajo na finančne posledice. Se strinjam tudi s to debato, da lahko vsakokrat, ko govorimo o finančnih posledicah posameznih zakonov, rečemo, zdaj tam pa tam smo pa lahko zagotovili dvajset milijonov, ampak vendarle, če pogledamo eno širšo sliko tega zakona, lahko kaj hitro ugotovimo, da je pri obravnavi stroškov vrtca potrebno upoštevati tudi druge, aspekte, tega pomembnega vprašanja. Zdaj, jaz sem eden izmed tistih, ki pač, zagovarja neko tezo, da država mora, skrbeti tudi za svojo, natalitetno politiko, da mora spodbujati rojstva, sploh ena takšna država, kot je Slovenija, ki se, v končni posledici sprašuje o vzdržnosti, pokojninskega sistema. pa vendar se vedno znova, ko se pogovarjam o tem, vprašam, kakšen pa je tisti pravi sistem. Zdaj, jaz se ne strinjam s stališčem, da je, ne vem, neka komisija za nadzor, tajnih služb ugotovila to in to in da bi potrebovali več otrok, ki bodo v končni fazi "kanon futer", mogoče nekje na nekakšni fronti. Jaz mislim, da moramo gledati na natalitetno politiko, predvsem iz z vidika, bom rekel, vzdržnosti nekih družbenih sistemov, ne pa toliko kot, neko strateško, orodje, ne nazadnje se moramo zavedati naših omejitev, da smo država z dvema milijonoma prebivalcev. Zdaj, ko sem govoril o tem, da moramo, pri stroških vrtca gledati v, se pravi, z nekega širšega aspekta, bom jaz povedal en svoj primer. Zdaj, jaz imam tri otroke. Najmlajši otrok, je šel lani, je šla lani v vrtec, in ko smo zaprosili za vrtec smo, iz našega novega vrtca v Brežicah, dobili naslednjo obvestilo domov - da nimajo več prostih mest za otroke prvega starostnega obdobja in da bo moja, naša, vloga vpisana v evidenco prijav za zavrnjene vloge in da bom obveščen, če bodo, ko bodo imeli prosto delovno mesto. Zdaj, glede na to, da obstaja tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo neka evidenca podatkov, glede tega, kakšne so čakalne vrste in koliko je prostih mest v vrtcu, je bilo tam evidentno, da temu ni tako, da ne potrjuje tistega obvestila. Potem je sledila neka pritožba moja in ... tako naprej, nazaj. na koncu smo uspeli, izposlovati to, da je vrtec vendarle odprl ta oddelek in v kaj kratkem času je nakapljalo kar nekaj, otrok, ki so potem napolnili ta oddelek. Hočem povedati to, da, ko se pogovarjamo o vrtcih, o tem, da želimo spodbujati mlade za to, da se bojo odločali za otroke, če je to vrtec sploh orodje za to, to se moramo še vprašati, potem moremo biti tudi toliko konsistentni, da na drugi strani, če zagotavljamo poceni ali pa zastonj vrtec, da zagotovimo tudi mesta v vrtcu. Jaz mislim, da brez tega se danes sploh zastonj pogovarjamo, ampak o mestih v vrtcu se pa v tem zakonu ne pogovarjamo. Tako da žal je v tem delu zakon, bistveno pomanjkljiv, bi pa mogoče še kot eno stališče glede vprašanja, ali je to ustrezen ukrep, dodal neko svoje stališče. Jaz sem danes slišal neko debato, da je to bilo že v preteklosti sprejeto in da je leta, ne vem, dva tisoč osem, devet, rasla nataliteta, da je bilo večje povečano, število, rojenih otrok. Zdaj, kot sem omenil, imam več otrok pa sem tudi, tudi takrat se nam je en rodil pa moram reči, da niti približno ne zaradi ukrepa katere izmed takratnih vlad, skratka, jaz mislim, da gre tu za neki sistem vrednot, ki ga bomo posvojili ali pa ne, ne pa za za sistem neke matematike, izračunavanja, določenih stroškov, ker ne nazadnje, če je strošek naše življenje, je strošek tudi življenje naših otrok. Vedno je bilo, vedno so se ljudje borili za to, da so jih, preživeli, vedno, to bo ostalo tudi vnaprej, in če želimo obuditi neko povečano, število rojstva otrok, potem se bomo verjetno morali poslužiti predvsem kakšnih drugih, ukrepov, ki bodo morda neke bolj vrednostne narave pa manj stroškovni. Hvala lepa.